Zabierając głos w imieniu grupy UEN w debacie dotyczącej preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego na 2010 r. chcę zwrócić uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, należy poprzeć propozycję sprawozdawcy, aby obecnie przyjąć projekt preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na 2010 r. w kształcie przyjętym przez Prezydium Parlamentu w kwietniu tego roku. A ostateczne decyzje budżetowe zostawić następnemu Parlamentowi, zobowiązując go do powtórnej analizy poszczególnych pozycji budżetowych we wrześniu 2009 r. Po drugie, pozytywnie należy również ocenić to, że w obecnie przyjmowanym preliminarzu przewidziano wzrost wydatków tylko o 2,72, co oznacza niewykorzystanie na tym etapie wcześniej proponowanego czteroprocentowego wzrostu wydatków i tym samym daje nowemu Parlamentowi duże pole manewru w tym zakresie na jesieni tego roku. Po trzecie wreszcie, chciałbym również mocno poprzeć propozycję sprawozdawcy w zakresie wielojęzyczności, w szczególności zapewnienia wszystkim posłom równego dostępu do usług tłumaczeniowych. Na poparcie zasługują również pozycje dotyczące technologii informacyjnej i komunikacyjnej dla Parlamentu, w szczególności zamierzenia umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie zasobów w tym zakresie.